Señor Presidente, señor Comisario, como decía el ponente, esto es muy importante son las normas del juego que establece el Tratado de Lisboa para los próximos acuerdos comerciales bilaterales la Unión Europea va a ser la responsable de legislar o de disponer los criterios para que los Estados legislen.

Ha sido difícil porque los Estados se han resistido a situaciones de interferencia sobre sus propias decisiones a causa, muchas veces, de situaciones delicadas causadas por los acuerdos bilaterales.

Con este informe hemos encontrado la pieza clave, como decía el Comisario, para garantizar y proteger los acuerdos de los Estados miembros con terceros países, armonizar las inversiones de la Unión Europea en su conjunto, y garantizar el cumplimiento, también importante, de las resoluciones de los procedimientos de arbitraje —hay que asumirlas—.